Madame la Présidente, Madame la Commissaire, mes chers collègues, c'est un débat essentiel pour les citoyens européens que nous avons cet après midi, parce qu'il s'agit de reconnaître le rôle essentiel que jouent les lanceurs d'alerte dans nos démocraties, de placer nos exigences de transparence et de bonne gouvernance au dessus des pouvoirs économiques et financiers

Il s'agit de faire de l'Union européenne l'un des espaces politiques les plus avancés en matière de protection des lanceurs d'alerte. Cette directive est le fruit d'un long travail, notamment de ce Parlement, qui dès 2014 a mis en avant dans ses travaux l'importance d'une protection efficace des lanceurs d'alerte, avant d'exprimer de manière très claire, à plusieurs reprises, sa demande formelle de directive.

Ils ont mis une lumière crue sur la situation de grande précarité à laquelle font face les lanceurs d'alerte.

Elle a suscité énormément d'inquiétude que nous avons tenté de corriger dans la directive, mais nous avons surtout conditionné le vote de cette directive à la mise en place d'une véritable protection européenne des lanceurs d'alerte.

Et pourtant, aujourd'hui, trois ans plus tard, nous débattons de cette question avant d'adopter demain je l'espère une directive qui protégera les lanceurs d'alerte dans toute l'Union.

Nous avons voulu ne pas laisser de vide dans la protection que nous mettons en place. De même, nous avons tenu à pouvoir protéger les personnes qui accompagnent les lanceurs d'alerte les facilitateurs, les collègues, les proches du lanceur d'alerte qui pourraient être impliquées également ou concernées par des représailles. Je me félicite aussi que nous soyons parvenus au cours de ces négociations à préserver l'ambition initiale, qui était déjà dans la proposition de la Commission, de couvrir un champ d'application le plus large possible, allant de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, aux questions de fiscalité des entreprises, en passant par la protection de l'environnement. J'espère que les États membres auront à cœur de suivre une recommandation commune et d'aller au delà même du champ d'application sectoriel défini dans la directive pour assurer une transposition horizontale la plus large possible. Les mécanismes de signalement que nous avons mis en place sont solides et ils sont là aussi pour faire changer les mentalités.

Je pense que c'était un des problèmes majeurs de la proposition initiale du texte et, sur ce point, le Parlement européen a pleinement joué son rôle de colégislateur en apportant ces améliorations et en faisant sauter cette obligation qui aurait exposé immanquablement le lanceur d'alerte à des représailles.

Les obligations d'information et de soutien, y compris psychologique et financier, sont renforcées afin de ne pas laisser seules ces personnes qui bien souvent se retrouvent très isolées face à de gigantesques multinationales.

Je voudrais remercier mes collègues, les rapporteurs fictifs, qui se sont grandement impliqués dans ce dossier et ont permis de démontrer que lorsque le Parlement est uni, il parvient à ses fins, il réussit à produire des résultats, il arrive même à renverser des minorités de blocage au Conseil, ce qui n'est pas si fréquent. Et puis je voudrais remercier la présidence roumaine qui a, par son action décisive dans ce dossier, par son leadership, produit cet excellent résultat, et également renouveler mes remerciements à Mme la commissaire Jourová qui a fait preuve d'un grand esprit de compromis sur cette directive. Je vous remercie tous et j'espère que le vote demain matérialisera cette avancée pour l'Union européenne.